forseti sameinaðs alþingis varð bráðkvaddur á heimili sínu í gær hann var á nítugasta og fyrsta aldursári þorvaldur garðar kristjánsson var fæddur á kirkjubóli í valþjófsdal í önundarfirði tíunda október nítján hundruð og nítján foreldrar hans voru kristján sigurður eyjólfsson sem lést þegar þorvaldur var á öðru ári og kona hans maría bjargey einarsdóttir hann lauk stúdentsprófi frá menntaskólanum á akureyri lýðveldisvorið nítján hundruð fjörutíu og fjögur embættisprófi í lögum lauk hann við háskóla íslands nítján hundruð fjörutíu og átta og var við framhaldsnám í university college í lundúnum nítján hundruð fjörutíu og átta til nítján hundruð fjörutíu og níu hann öðlaðist réttindi héraðsdómslögmanns og síðar hæstaréttarlögmanns eftir nám varð þorvaldur forstöðumaður hagdeildar útvegsbanka íslands í áratug eða þar til hann varð árið nítján hundruð sextíu framkvæmdastjóri sjálfstæðisflokksins og síðar þingflokks sjálfstæðismanna hann var mjög handgenginn ólafi thors formanni flokksins meðan hans naut við félagshneigð þorvalds kom snemma fram hann var formaður orators félags laganema formaður stúdentafélags reykjavíkur formaður heimdallar og formaður varðar áður en hann varð alþingismaður stjórnmálaafskipti hans hófust er hann fór í framboð fyrir sjálfstæðisflokkinn í heimabyggð sinni vestur ísafjarðarsýslu árið nítján hundruð fimmtíu og tvö hann var fyrst kosinn á alþingi í sumarkosningunum nítján hundruð fimmtíu og níu sat þá um skamma hríð var á ný kjörinn í vestfjarðakjördæmi nítján hundruð sextíu og þrjú og sat þá eitt kjörtímabil en frá nítján hundruð sjötíu og einn sat hann samfellt á alþingi í tuttugu ár lét af þingmennsku í kosningunum nítján hundruð níutíu og eitt tvívegis á árunum nítján hundruð sextíu til nítján hundruð sextíu og einn sat hann sem varamaður á alþingi hann sat á tuttugu og níu þingum alls áður en þorvaldur tók sæti á alþingi var hann kjörinn borgarfulltrúi í reykjavík nítján hundruð fimmtíu og átta til nítján hundruð sextíu og tvö þorvaldur garðar kristjánsson lét sig húsnæðismál miklu skipta sat í húsnæðismálastjórn og í stjórn byggingarsjóðs verkamanna nær hálfan enn fremur hafði hann mikil afskipti af orkumálum og sat lengi í orkuráði flutti hann margar tillögur á þingi um þessi mál auk samgöngumála og hafði mikil áhrif þá lét hann málefni ríkisútvarpsins sig miklu skipta og sat í útvarpsráði í tvo áratugi á þingmannsferli sínum var þorvaldur lengi fulltrúi íslands á þingi evrópuráðsins og var oft einn af varaforsetum þingsins þorvaldur garðar kristjánsson hafði mikinn áhuga á störfum og starfsháttum alþingis þegar á fyrstu þingárum sínum hann var kjörinn forseti efri deildar nítján hundruð sjötíu og fjögur og sat þá í fjögur ár og kosinn á ný forseti úr stjórnarandstöðu síðla árs nítján hundruð sjötíu og átta tvö full kjörtímabil var hann varaforseti deildarinnar árið nítján hundruð áttatíu og þrjú var hann kjörinn forseti sameinaðs alþingis og gegndi því embætti í fimm ár hann var röggsamur í forsetastól lét sér mjög annt um virðingu alþingis og hélt á lofti af meiri þunga en áður þekktist mikilvægri stöðu þjóðþingsins í stjórnskipan okkar og sögu hann beitti sér fyrir umbótum í húsakosti þingsins og rekstri þess og var athafnasamur í embætti árið nítján hundruð áttatíu og fimm hafði hann forustu um heildarendurskoðun þingskapa og sér enn stað í störfum alþingis margra nýmæla sem þá urðu til á forsetatíð hans var ríkisendurskoðun færð undir alþingi frá stjórnarráðinu og stofnað embætti umboðsmanns alþingis lét þorvaldur sér mjög annt um starf þessara stofnana alþingi stendur í þakkarskuld við hann fyrir mikilsvert framlag til starfa þingsins á mörgum sviðum að lokinni þingmennsku nítján hundruð níutíu og eitt starfaði þorvaldur í forsætisráðuneytinu um nokkurra ára skeið og vann þar að ýmsum verkefnum

erlendis þrautseigjan fylgdi honum æ síðan og dugði honum vel hann var röskur til allra verka og skipulagður í störfum sínum rökfastur var hann og fylginn sér á þingi hann sinnti kjósendum sínum á vestfjörðum af mikill kostgæfni og rak erindi þeirra seint og snemma hér í höfuðborginni hann koma að öllum framfaramálum vestfirðinga á þingmannsárum sínum og hafði forustu um mörg þeirra þorvaldur var höfðinglegur í framgöngu sögumaður góður og hafði ríka kímnigáfu hann naut starfa sinna á alþingi og fannst það gott hlutskipti að vinna til heilla þjóð sinni og samborgurum sem alþingismaður ég bið þingheim að minnast þorvalds garðars kristjánssonar með því að rísa úr sætum